Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega's, in het post coronatijdperk is het van groot belang dat we vrouwen aan boord houden, zowel letterlijk als figuurlijk.

Meer vrouwen in de raad van bestuur betekent een boost, een verrijking van bedrijven.

Er is dringend nood aan een andere bedrijfscultuur, waar vrouwen en mannen samen het heft in handen nemen. We moeten streven naar een samenleving waar quota niet nodig zijn en een gelijke vertegenwoordiging een evidentie is. Maar zolang dit niet het geval is, hebben we nood aan duidelijke wetgeving.